Hvala, gospod podpredsednik, spoštovane kolegice, kolegi! Danes obravnavamo akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v bloku TEŠ šest. Moram se strinjati z mojim predhodnikom, bilo bi dobro, da je tukaj tudi zraven tudi poslovna odgovornost. Kdo je odgovoren, imena in priimki obstajajo, dovolj je bilo do danes zavajanj, izkrivljanj in laži. Na eni izmed sej državnega zbora sem jasno predstavil, kaj se bo še dogodilo, kaj je nujno za normalno obratovanje TEŠ šest. To je izgradnja razkladalne postaje za uvoženi premog v vrednosti od deset do petnajst milijonov, ker zaloge premoga premogovnika Velenje ne zadoščajo. Pa tudi sama kurilna vrednost vemo, kakšna je. Še do danes ni bilo jasnega odgovora, po kakšni ceni bi lahko bil uvožen premog, kje so ponudbe, zakaj ni odziva na naše trditve in postavljanja postavljena vprašanja. Nadalje dejstvo, da je potreben zakup, Eles dodatno dvesto pet megavatna terciarna rezerva. Če upoštevamo povprečno letno vrednost zakupa, megavat na terciarno rezervo in pomnožimo štirideset let, toliko, kolikor naj bi obratoval Teš šest, bi to zneslo okoli štiristo milijonov evrov. Gre namreč za dejstvo, da je prvotno bila načrtovana investicija v ne več kot štiristomegavatni blok v Velenju in dvestomegavatni blok, ki naj bi zgradili v Trbovljah. To do danes ni še nihče pojasnil. Danes se ne bi srečevali s problematiko ta, ki je v likvidaciji. V TEŠ šest pa se zgodba nadaljuje. Projekt, vrednost TEŠ šest vsak dan narašča in brada raste še kar naprej. Najprej moram povedati, da gre v tem primeru še za en povsem prikrit strošek projekta TEŠ šest. Investicijski program, katerega so v letu dva dvanajst, tedajna revizijska komisija uradno pregledala o tej zadevi ni bilo, ne sluha, ne duha. Je pa več kot očitno, da se o tem že dalj časa ve. Zanimivo pa je, da se da so se začeli o tem pogovarjati v decembru leta dva tisoč štirinajst, mesec dni nazaj. Za kaj spet gre? Voda v kotlu, ki kroži v tako imenovanem procesu in, spreminja agregatno stanje iz pare v vodo ter pri tem oddaja delo, ki ga spreminjamo v električno energijo, mora pri pred pričetkom tega procesa, biti, predgreta. Točne tehnične podatke za b šest oziroma TEŠ šest ne bom navajal, zato bom to ponazoril na primeru stopetindvajsetmegavatnega, premogovne enote v Trbovljah, ker blok v TET stoji, zunaj pa je zima, so vse naprave in in mediji v njih podhlajene na temperaturno okolico. Tudi kotlovska voda, ki jo imamo še vedno v rezervoarjih, je ohlajena na cirka pet stopinj. Če bi danes želeli postrojene zagnati, bi morali to vodo najprej predgreti na osemdeset stopinj. Celoten volumen vode, ki v procesu kroži, je sto dvajset kubikov, za ta postopek se uporablja tako imenovani steam blok oziroma paravodni kotel. Nahaja se v kotlovnici in je večnamenski, med drugim se ga uporablja tudi za ogrevanje prostorov. Njegova poraba je tristo štirideset litrov elka na uro, šele ko je ta voda ogreta, se lahko začne proces kroženja, se pravi napajanje črpalke in izvajanje vseh ostalih postopkov, da voda da vodo uparimo in s paro poženemo turbino. Najprej to storimo z oljnimi gorilci, poraba dva tisoč štiristo litrov elka na uro krat štiri gorilci, in nato sledi vklop premogovnih mlinov oziroma gorilcev na premogov prah. V ta je uporaba olja za zagon med dvajset tisoč do trideset tisoč litrov in je odvisna predvsem od podhlajenosti naprav. Zdaj pa si lahko predstavljamo pošastno porabo v TEŠ-u, b šest je približno petkrat večji, in upam si trditi, da je vseh mediji medijev voda, olje, vsaj štirikrat več kot v TET-u. Za zagon bloka je očitno potrebna enormna toplotna energija. To bi lahko dobili za uporabo podobnega steam bloka, ki pa očitno nima dovolj toplotne moči. Več kot očitno je, da želijo vodo predgreti s paro, ki jim je na voljo bodisi iz parnih odjemov na b štiri ali b pet. Sliši pa se, da se, veleumni pogovarjajo, da bi za ta namen oživili celo b tri. To je energijsko in stroškovno pošastno početje. Ena izmed rešitev, ki je na voljo, je vgradnja močnejšega paravodnega kotla na elko ali pa na biomaso. Sto ton pare na uro, ki jo neuradno za to potrebujejo, je veliko, to se rabi vsakič, ko se zažene oziroma se bo zagnal blok šest. Iz tega se da s konvencionalnim izkoristkom cirka triintrideset procentov dobiti več kot trideset megavatov električne moči. Sočasno naj povem, da s s tako toplotno močjo ogrevaš celotno Zasavje. Upam pa si še trditi, da pet milijonov, to ni moja pogruntavščina, to je izračunala stroka, ne bo dovolj za katerokoli tehnično rešitev, se pravi, pred nami je še novih pet milijonov vložka v TEŠ, v TEŠ šest. Skrajno neprimerno je, da se ne bom izrazil na kakšen drugačen nekulturen način to, da nas danes vse do, vse nas poslance, vlado in še naše državljane vlečejo za nekaj. Kdo se s kom igra, kdo je tu neumen? Jutri lahko čakamo še kakšno novo dejstvo. Do do danes ni NIP-a šest, katastrofalno. Ali bomo še vse to naprej gledali, kako pred našimi očmi še naprej peljejo svojo zgodbo za zasebne koristi in nekoristi naših državljanov, ki vse to plačajo? Recimo temu stop, zahtevajmo, da akterji za svoje početje odgovarjajo. Naj komisija svoje delo opravi in začne čimprej, opravljati. Hvala.